kraje. Konflikt rozgrywa się na płaszczyźnie militarnej, etnicznej, religijnej i angażuje wiele państw. Zmiana statusu Palestyny w ONZ może nie odegrać kluczowej roli w rozwiązaniu samego konfliktu izraelsko palestyńskiego, ale jest wyraźnym sygnałem w kierunku Palestyny, że społeczność międzynarodowa wspiera wizję Abbasa i nie popiera zaborczości Izraela.